Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Najprej bi želela poudariti, da je bilo delo centrov za socialno delo kar vrsto let predmet kritike javnosti, predvsem z vidika odzivnosti v primerih, ko je bilo nujno potrebno pravočasno in hitro ukrepanje ter z vidika njihove birokratiziranosti. Zdi se, da je prav vsaka sprememba zakonodaje na zadevnem področju prinesla kup dodatnih, če rečem papirnih nalog, zaradi česar so strokovne delavke in delavci vedno več delovnika porabili za popisovanje raznih listin in izpolnjevanje formularjev, tako pa je vedno manj časa ostajalo za osnovno poslanstvo, ki bi ga zadevni centri za socialno delo morali opravljati, to je strokovno in kakovostno izvajanje skrbi za posameznika in za družino, ki se je znašla v socialni stiski, torej nuditi pomoč posamezniku, ki se je znašel pred nerešljivimi težavami ter nuditi podporo in iskati rešitve na zadevne težave. Tem in kontekstu je torej izjemnega pomena pravočasno ukrepanje in preventivno delovanje, tega pa nikakor ni mogoče doseči z običajnim pisarniškim delom. Treba je oditi na teren, treba je opraviti razgovore, predvsem v primerih marsikdaj skritega družinskega nasilja, ki so žal zelo pogosti. Mimogrede, v zvezi z družinski nasiljem bi morda morali tudi kot družba prevzeti malo večjo odgovornost in si priznati, da ne gre za neke individualne probleme posameznih družin, temveč da gre za problem družbe in da je od vseh nas odgovornost opozarjati na nasilje v družini, biti občutljiv na stiske otrok, biti občutljiv na posamezne zlorabe in nato nemudoma opozoriti in ukrepati takoj. Ne drži, da je reorganizacija centrov za socialno delo prinesla dodatne birokratske naloge. Temeljni cilj reorganizacije je bil omogočiti in spodbuditi več prostora in več časa za izvajanje strokovnih nalog, omogočiti večjo dostopnost do storitev ter poenotenje različnih praks različnih centrov za socialno delo. Projekt reorganizacije, ki je bil, vsaj kar se dela centrov za socialno delo prav prvi v petindvajsetih letih, je bil več kot nujen. Kot je bilo danes že večkrat poudarjeno, je bila informacijska opremljenost centrov za socialno delo v preteklosti izjemno slaba. Delo na terenu prav tako. Opravljanje osnovnega poslanstva centrov za socialno delo pa, kot sem že povedala, onemogočeno ravno zaradi prevelike birokracije. Poskusi sprememb dela centrov so bili sicer uvedeni že leta dva tisoč, a nihče se za razliko od ministrice prejšnje vlade ni imel poguma celostno lotiti tako zahtevnega projekta. Žal se ob tovrstni reorganizaciji pojavijo tudi težave, ki jih je seveda potrebno takoj rešiti in nemudoma odpraviti, in v tem kontekstu je bila in je še vedno izjemna težava kadrovska podhranjenost v centrih za socialno delo. Ampak čeprav je bilo danes že večkrat poudarjeno, želim še enkrat povedati, da se v letih dva sedemnajst in dva osemnajst, torej še v mandatu prejšnje ministrice doktor Anje Kopač, povečalo število zaposlitev centrih za socialno za enajst procentov, to je sto štirideset novih zaposlitev. Prav tako je prejšnja ministrica podpisala srednjeročni načrt zaposlitev, in sicer, da bo v naslednjih petih letih zaposlili dvesto petintrideset novih ljudi. Veseli nas, da ima sedanja ministrica Ksenja Klampfer posluh in vizijo, s katero nadaljuje pričeto delo in se loteva iz reševanja izzivov, ki so se izkazali v praksi, predvsem pa, da je obljubila, da bo nadaljevala in rešila kadrovsko podhranjenost, ki je v tem trenutku resnično največji izziv. Potrebno pa je opozoriti, da se kadrovske podhranjenosti ne da rešiti v kratkem času. Naj dodam pa, da bo dejanska dodatna razbremenitev, za delavce pomenila tudi implementacija novega družinskega zakonika, ki je prenesel nekatere pristojnosti centrov na socialno za socialno delo na sodišča, kakor tudi nekatere, pristojnosti selitve probacijske službe na Ministrstvo za pravosodje. Strinjam se torej z današnjimi razpravami, da je potrebno strokovne sodelavke in sodelavce centrov socialno delo razbremeniti, in naj poudarim, da je bilo to v določeni meri z določenimi ukrepi sprejetimi v okviru reorganizacije storjeno. Tako je bilo odločanje o letnih pravicah iz lokalnih centrov preneseno na posebne enote za odločanje o pravicah iz javnih sredstev, ki so zdaj organizirane pri šestnajstih območnih centrih. Medtem pa zdaj lokalni centri odločajo o varstvenem dodatku, denarni socialni pomoči in predvsem nudijo pomoč posameznikom in družinam in se odzivajo na konkretne težave, Ukvarjajo se torej z vsebinskimi zadevami. Naj na koncu dodam, da sama pozdravljam današnjo razpravo, ki se je zgodila na pobudo kolega Siterja, in mislim, da je prav, da se določeni dvomi v zvezi z delom in posredovanje strokovnih terenskih služb danes tukaj res rešijo. Upam, pa da ni cilj današnje razprave kritika dela prejšnje ministrice, kakor je bilo zaznati v določenih stališči današnjih poslanskih skupin, pa tudi v določenih razpravah, ker to resnično ni primerno, ni utemeljeno, in še manj mislim, da so utemeljeni očitki o določenih izkoriščevalskih namenih, naše stranke. Ker naš cilj je bil ravno nasproten. Bila je, cilj je bil razbremeniti delavce nepotrebne birokratizacije z namenom omogočiti jim opravljati osnovne naloge socialnega varstva. Skratka, upam, da je cilj današnje razprave opozoriti na določene pomanjkljivosti, priti do rešitev, predvsem pa izkazati dejansko skrb za sočloveka in za socialne delavke in delavce, ne se pa iti določenega politikantstva in populizma. Hvala.